þessi umræða hér

við erum að ræða um þá stöðu sem komin er upp vegna þess að hæstiréttur ógilti í fyrsta sinn í vestrænu ríki kosningu á landsvísu

þegar háttvirtur þingmaður ólafur gunnarsson segir að fólk sé að segja hér að það vilji ekki verja fjármagni til að tryggja framtíð þjóðarinnar vísa ég því alfarið á bug

kosningar kosta það er enginn að draga dul á það það sem við erum að setja hér út á varðandi þennan kostnað er það og ég mun berjast fyrir hagsmunum skattgreiðenda í þeim efnum alltaf fimm hundruð milljóna klúður eða jafnvel milljarðs klúður eftir því hvernig þetta endar allt saman það eru hagsmunir skattgreiðenda sem gera ekkert til þess að bæta framtíð okkar hér sem þjóðar háttvirtur þingmaður valgerður bjarnadóttir sagði hér í umræðum í gær að það væri hægt að verja þeim peningum sem í þetta færu í marga brýna hluti en þó enga hluti brýnni en þetta því hlýt ég að mótmæla og ég held að konan frá selfossi sem eignaðist barnið sitt næstum því i sjúkrabílnum en náði á sjúkrahúsið á akranesi vegna þess að það var búið að loka skurðstofunni á selfossi og landspítalinn var fullur henni þætti það brýnna að halda skurðstofunni á selfossi opinni ég er viss um að við gætum fundið fullt af slíkum dæmum það er algjörlega með ólíkindum að það sé verið að snúa þessu í þennan búning við þurfum nefnilega ekkert endilega að fara þessa leið til að breyta stjórnarskránni en það má ekki ræða það þá erum við sjálfstæðismenn úthrópuð sem einhverjir hagsmunagæsluaðilar háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson fór vel yfir í sinni ræðu vilja sjálfstæðisflokksins til þess að breyta stjórnarskránni hann hefur alltaf verið til staðar okkar krafa sem við gefum aldrei afslátt á er að það verði gert rétt þetta klúður í framkvæmdinni hér sýnir að þetta var ekki rétta leiðin

fyrir að ganga gegn almannahagsmunum með því að dæma kosninguna ógilda ég segi mér þykja það meiri almannahagsmunir að það sé skýrt og klárt í okkar lýðræðisþjóðfélagi að kosningar séu alltaf hafnar yfir vafa um að þær séu alltaf það sé alltaf tryggt að kosningar lýðræðislegar kosningar fari fram þannig að það sé enginn vafi um að þeirra framkvæmd sé í lagi